și hibride, este esențial ca Uniunea Europeană să și consolideze rolul de actor global, influent și eficient. În prezent, politica Uniunii Europene de securitate și apărare reprezintă o prioritate majoră pentru toți cetățenii noștri și, de aceea, și a găsit ecoul în recent adoptata politică. Dezvoltarea politicii noastre comune de apărare este, fără îndoială, una dintre principalele contribuții la implementarea strategiei globale a Uniunii Europene.

începutul sau să înceapă rezolvarea fragmentării mare a sectorului de apărare și să evite dublarea și ineficiența, să încurajeze achiziționarea în colaborare a echipamentelor de apărare. În plus, obiectivele generale ale Fondului de apărare așa cum au fost ele anunțate au reprezentat priorități cheie ale grupului meu politic, care militează citez pentru o mai mare eficiență în industria de apărare și promovează o piață internă integrată a mijloacelor de apărare și sprijin UE pentru cercetare și dezvoltare. Dragi colegi, subliniez încă o dată nevoia de a continua procesul de promovare a unei ordini multilaterale bazate pe reguli, așa cum este consacrată în Carta ONU, și de a consolida cooperarea cu NATO, singura garanție a securității colective pe continentul nostru. În condițiile în care am avut privilegiul să lucrez asupra acestui dosar în ultimii ani, permiteți-mi să vă recomand să l votați cu încredere mâine. Și, fiind ultimul meu discurs în Parlament, dați mi voie să vă spun tuturor mulțumesc din suflet pentru acești 12 ani în care am lucrat pentru proiectul european.